ólaunuð athugasemdir við frumvarp þetta annars grein er reyndar lög þessi öðlist þegar gildi athugasemdir eru að í frumvarpinu er lagt til að breyting verði gerð á

og þá er tiltekið að nefndin sé ólaunuð varðandi umsögn fjárlagaskrifstofunnar er gert ráð fyrir því að fjöldi fulltrúanna

með sér aukin útgjöld fyrir ríkissjóð ég vona að þessu máli verði jafnframt vísað til háttvirtrar atvinnuveganefndar að umræðu lokinni og fái þar fljóta og góða meðferð